forseti sé svo að þingmaðurinn hafi átt við það og þannig framleiðslu að þá liggur fyrir að ríkisstjórnin er ekki samstiga í því efni það er alveg ljóst að þar tala ráðherrar sjálfstæðisflokksins

í annan stað varðandi það að ákvörðun þegar tekið var upp kvótakerfið í fiskveiðum hafi verið rétt ákvörðun tekin af mikilli skynsemi og það hafi verið valin rétt leið þá hef ég aldrei skilið það hvernig á því stendur að fólk sem telur sig vera markaðshyggjufólk markaðshyggjufólk að það skuli verja þetta kerfi verja það að það skuli hafa verið tekið upp miðstýrt útdeilingarkerfi þar sem sumir fengu en aðrir ekki í stað þess að gera þá það sem var auðveldast að gera að láta markaðinn stjórna útdeila á grundvelli markaðslögmála að veita öllum sama rétt sömu heimildir til þess að nýta sér það hagræði sem markaðurinn býður upp á og sem að markaðshyggjufólk bendir á að sé til þess að auðvelda og best nýting á þjóðarauðlindunum sé með því að fara þá leið og háttvirtur þingmaður pétur blöndal hefur ítrekað talað um með miklum ágætum og ég er þingmanninum algerlega sammála um það atriði

kvótakerfið var tekið upp þá hefur botnfiskafli á íslandsmiðum verið að minnka og minnka og leitt til margvíslegs óréttlætis sumir hafa fengið en aðrir verið útilokaðir er möguleiki að verja þau mannréttindabrot sem þar er um að ræða